Zadnje čase, gledam v bistvu samo filme od Kubricka, ker jih moram pogledati. Ampak pred tem, med karanteno sem zelo opustila neki art film ali nekaj, sem gledala v resnici samo bedne serije na Netflixu, ker je bilo tako se najlažje soočiti z realnostjo. Oziroma ne, se skriti pred realnostjo, v resnici. in ni bilo treba razmišljati. Tako da ja, mainstream serije na Netflixu. Med karanteno. Med karanteno. Ja. Mislim predvsem zato, ker dobre filme sem po navadi gledala v Kinodvoru, potem smo pa pač Kinodvor zaprli in nekako mi doma dobrih filmov na ekranu ni, ni mi enak gledati to doma ali pa v kinu, no. In veliko raje filme gledam v kinu. Ker recimo za serijo nikoli ne bi šla v kino. Mislim, tudi če bi bil recimo samo en del, je pač to res samo zato, da doma zraven kuhaš ali pa nekaj. Mislim tako, ne moreš nekaj bolj zakompliciranega gledati, medtem ko delaš druge stvari. Mislim, da so predvsem pogoji za obiskovanje teh kinodvoran trenutno, malo, zreducirali obisk, zaradi tega, ker vseeno pač, pač tisti ljudje, ke si želijo priti v kino, se grejo testirat in pač grejo v kino, ampak velika večina je mislim, veliko je pa tudi takih, ke pridejo v kino, ke se spomnijo zadnji trenutek: "Kaj bi pa danes delal? Kinodvor ima neki v redu film. Gremo v kino." Pa ti pač zmanjka časa za, ne vem, testirati se oziroma nisi cepljen in tako naprej. In potem je pač obisk manjši. Glede na to, da smo tudi na gradu, ni bilo niti ene razprodane projekcije. Pa je bilo predlani, pač pred covidom, tisto je bilo pa koliko, šest razprodanih projekcij. Da, mislim, da to ljudi malo, mislim, pa najbrž malo tudi obstajajo ljudje, ki imajo še vedno težave z množicami, pa zaradi tega potem ne grejo v neki zaprt prostor za dlje časa z drugimi ljudmi. Ne vem. Upam pa, da se bo to poboljšalo, ker pač ... Meni so se na začetku zdeli ful v redu ti spletni dogodki, samo potem po ene treh, ke sem pač jih poslušala, sem ugotovila, da je, mislim, da ni, mislim, seveda ni isto, ampak v resnici doma začneš pol druge stvari delati, ker nisi noter in, mislim ... Ni, pač ne moreš sam gledati v ekran koncerta. To je meni, malo mi je tuj ta. Čeprav pač, ke smo bili majhni in smo imeli na DVD-jih te koncerte, je bilo to ful fajn gledati. Samo ne vem, ni, pač ni to koncert v živo, no. je pa prvi koncert, na katerem sem letos bila, je pa, mislim, pač pogrešaš ta občutek. Ful je fajn in tako, vrneš se, v neki, mislim, tako pač, isto je, kakor je bilo, no. Samo, zdaj, ke bojo pa spet začeli, zaostrovati ukrepe, upam, da nam ne bojo da nam ne bojo oktobra spet vsega zaprli, ker tudi zimski koncerti so ful v redu, pa veliko jih imamo pa, mislim. Ne vem, če si organizatorji lahko privoščijo zapiranje. Ne, v bistvu, ker koncert ni samo glasba, ki jo greš v živo poslušat, ne, so tudi ljudje, s katerimi se pač tam družiš, je tudi pač, mislim, meni je bilo na prvih koncertih, na katerih sem v življenju bila, najboljše gledati ljudi, ki pač so vsi navdušeni in vsi istočasno, ne vem, ploskajo ali pa karkoli. Mislim, meni je bilo, ne vem, že na Metal daysih ta prvih, ke je bil main stage poln, in se je pač tako nekih dvajset ljudi naenkrat crowdsurfalo, ne. Mislim, meni je že ta, to, kako se ljudje, no, obnašajo in koliko je neke pozitivne energije v zraku. Mislim, tako, v kinu recimo ni tega, ne. V kino greš, to, to je pač neka individualna izkušnja. In v kino greš zaradi tega, da si pač obdan z vsemi spektri filma, ki pač doma imaš, doma imaš pač moteče elemente oziroma si samemu sebi moteči element, medtem ko v kinu si tega ne moreš dovoliti. Ja, v resnici skoraj vse, ker, moj oči in moj brat spremljata skoraj vse že odkar, mislim, odkar sem bila jaz majhna, je bilo vedno kolesarstvo pri nas prižgano. poleti so bili prižgani. Ne vem, moj brat, vem, da je bil obseden tudi, s tekom na tristo nekaj časa. Zdaj se ne bom spomnila, kateri je bil njegov idol. ampak ja, no, spremljam in, zaradi tega, ker imam fanta, ki spremlja košarko, sem seveda mogla tudi to spremljati. Je pa nekaj novega, kar sem letos začela spremljati, plezanje. Sicer imam bratranca, ki pač pleza že od majhnega, in, je v mladinski pač, uči mladinsko ekipo in je z njimi zdajle na evropskem, svetovnem, ne vem, nekje. In ja, v bistvu nisem sploh vedela, da imamo mi neko, mislim, zdaj sem izvedela, da že par let imamo neko najboljšo plezalko, ki je v bistvu razred zase. Meni že tiste, ke jim ni uspevalo, ke sem gledala tole plezanje, mislim, meni je, jaz sploh, grozno je izgledalo. Moram reči, da jaz se ne bi mogla, jaz ne bi mogla nič od tega narediti. In pol je bila ona pa vedno ta zadnja, pa vse naredila tako, kakor da ji je to najlažja stvar na svetu. Ne vem. Meni se zdi, da ne. Mislim, meni je bilo v bistvu isto, ko, mislim, meni je bilo isto kot vedno. Mislim pa, da najbrž je pa tem, ke so tekmovali, pa povsem drugače, no. Je tudi res, da glede na to, koliko smo mi majhna država, bi bilo najbrž naših navijačev veliko manj kakor od ostalih. Tako da mogoče za za naše tekmovalce to niti ni bilo tako grozno. So pa ti navijači, ke hodijo na vse te tekme, najbrž precej nesrečni. Vem, da imamo nekih ogromno ljudi, ke se vozijo po svetu samo zaradi naših. Spremljam pa zdaj tudi la vuelto, ki je kolesarska dirka po, po Španiji. Mislim, da je trenutno Roglič še vedno prvi. Imamo pa zdaj tudi še enega novega, Tratnika. Nekega Idrijca, ki je bil pa tretji na kronometru. Ne. V bistvu ne. Delam jogo, in to je to, kar delam v resnici. Sem plavanje trenirala šest let, pol sem pa ugotovila, da jaz nisem tekmovalni tip človeka. In ke so začele pač te neke resne priprave na tekmovanja, sem rekla, da se ne, ne, da ne bom tega delala. Nisem pa dejansko plavanja nikoli spremljala tako, kako gre našim. Pač vem, da je bila Sara Isakovič ful dobra, ampak to je pa tudi mislim, tega pa res nikoli nisem gledala. ja, zdaj, čisto, to, kar izvem iz novic, je, da smo zdajle letos imeli rekordno vročih dni, ne. Tako da meni se tudi zdi grozno vroče. samo v bistvu se ful trudim ne preveč biti zunaj čez dan, ker, ne prenašam ful dobro vročine. Sicer tudi mraza ne, pa se mi je zdelo predlani, ali kdaj je bilo, res ful mrzlo recimo. se mi zdi, da so se malo povečale te, ekstremne številke v obe smeri, no. Samo se pa tudi spomnim, da ko sem bila majhna, smo imeli tudi maja sneg, recimo. tako da pač če stroka pravi, da gremo v da se topli, ne, potem bom temu sicer, mislim, verjela in pač, saj se strinjam ... Počasi ja. V bistvu mi, mislim, da načeloma pač, ne vem, če dejansko občutimo. Meni se vsako leto zdi bolj mrzlo pa vsako leto se mi zdi bolj toplo. Mislim, imam občutek, da je to čisto povezano z mojo, mislim, s tem, da se ne spomnim več, koliko je bilo vroče lani, kakor v resnici s tem, da bi jaz sama dejansko opazila razliko, no. Ker pač, saj je vroče vsako poletje. Pa mraz je tudi vsakega januarja, ne. Mislim ni, ... Pa na pač trenutno, ne. Mislim, meni se danes recimo zdi grozno vroče, ampak ne bom pa trdila, da lani, mislim, najbrž je bil tudi lani neki, je bilo par dni takih. Se mi zdi mogoče edino, da se podaljšuje to obdobje, koliko časa je vroče, zaradi tega, ker vem, da recimo pač se mojemu bratu recimo ni splačalo kupovati klime deset let nazaj, zaradi tega, ker je vroče bilo štirinajst dni. Konec julija, začetek avgusta. Zdaj se mi zdi pa, da to že tako traja dva meseca. Zdaj pa počasi, ne, mislim, se podaljšuje to obdobje, ke bi rabil klimo v stanovanju. Jaz sicer, mislim, ni še dosti vroče, da bi naše pritlično stanovanje postalo vroče, tako da ... Jaz sem se med karanteno v bistvu vrgla v raziskovanje, predvsem feminističnih avtoric, avtoric, ki prihajajo, ne vem, iz, afriških držav, iz, mislim, v bistvu iz Bližnjega vzhoda in tako naprej, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to, mislim, tudi v naši knjižnici recimo teh knjig sploh ne dobiš oziroma zdajle, kakšne dva meseca nazaj, smo to Mayo Angelou dobili. Ampak, pač to nič ni prevedeno v slovenščino ali pa karkoli in se mi zdi, da bi mogoče rabila malo. Mislim, meni so bile v bistvu vedno ful všeč te neke knjige, ki so bile v bistvu biografski romani, spomini pač nekih ljudi. Recimo pač najbolj se spomnim zdaj, ke sem v osnovni šoli brala o nekaj aboriginski punčki, ki je pisala o svojem odraščanju. In take knjige so mene takrat vedno bolj zanimale, zdaj sem se pa pač lotila brati še teorije na to temo. tako da povečini sem take stvari brala, potem pa včasih kakšne te mainstream knjige, ki ven pridejo, kot je, ne vem, kaj je že tale Sally Rooney, ke je zdaj, kao nekaj popularna, milenijska pisateljica. Pa v bistvu je, mislim, da je Irka, in se dotika v resnici odnosov, ki se krojijo dandanes med prijatelji, med partnerji in tako naprej. Pa mi je bilo, mislim tako, blizu mi je bila za brati, ampak se mi zdi, da več odnesem od nekih bolj politično obarvanih tematik. Ja. Ja. Delam v knjižnici. Upam, da bom tam tudi ostala po koncu študija. V bistvu samo, ne znam se opredeliti, a imam raje filme a imam raje knjige. Ja, ja. Definitivno je pač popolnoma drug medij, je sploh neprimerljivo. Ampak, povsem je odvisno od mojega počutja, kaj se bom odločila početi. nič nima prednosti, no. Oziroma ima prednost, če če berem recimo neko knjigo, ki me ful potegne ke me res pritegne, da potem pač tisto čim prej končam. Ampak isto se potem zgodi, ne vem, s kakšnim, avtorskim filmom recimo, ke ima pač avtor več, več različnih filmov, in bi potem rada pogledala vse, enega za drugim, no. Imela sem jih, ke sem bila majhna, zdaj pa je tega toliko, da, ... znanstvena fantastika je po moje takrat prevladovala v resnici. Zdaj mislim, da mi je bil, pač moj najljubši film takrat je bil Blade runner in seveda mi je bil zaradi tega potem tudi eden najljubših avtorjev Philip K. Dick, in sem takrat skupaj z Blade runnerjem kot svojo najljubšo knjigo oglaševala, da Ali androidi sanjajo o, ne vem, kako je slovenski prevod. Ali androidi sanjajo o nekih ovcah? Najbrž bo nekaj takega naslov. Tako, no, v bistvu vidim, da sem imela vseeno korelacijo. Ampak ni mi pa niti mislim, saj zgodba je ista, samo je, pač meni se zdi popolnoma, mislim, nima nobene zveze, no, v resnici. Ke pri filmu je vseeno ta vizualni aspekt toliko močen, da pač tudi estetsko film nate popolnoma drugače vpliva, kakor ker pač, medtem ko knjiga pač se čisto na drugi ravni se, mislim vidiš stvari, no. Jaz tega v resnici nikoli nisem razumela, ker pač, pač saj tudi Harryja Potterja smo vsi in brali in gledali recimo, pa jaz mislim, pač čisto je drugačna izkušnja, ne vem, meni so bili tudi filmi, ke sem bila majhna, ful všeč, pa tudi knjige sem prebrala tridesetkrat, če ne še večkrat. Mislim tako, se mi zdi, da je to, saj je isti svet, ampak ne vem, je v resnici tako, ke da imaš neko nadaljevanje ali kaj. Ne vem, kako naj se izrazim. Pač ni, ni niti približno, ... Ja. Definitivno, ja. Mislim, saj po moje je v bistvu v resnici pri slikarstvu zelo podobno, ne. Tudi če bi na isto tematiko recimo nekdo napisal knjigo, naredil film a pa naslikal neko sliko, imaš ti pač neko, osnovni občutek je podoben, ampak tvoje doživetje tega občutja je pa popolnoma drugačno, zaradi tega, ker so to pač različni mediji.